Sie haben sechs Sparhaushalte nacheinander verabschiedet. Sie haben alle Auflagen von IWF und Europäischer Union erfüllt. Sie sind am Kapitalmarkt zurück, Sie haben wirklich viel getan! Aber Ihr Schuldenstand wird in diesem Jahr ungefähr 120 des Bruttoinlandsprodukts erreichen, und Sie wollen deshalb die irischen Schulden europäisieren.

Es wirft nur eine Frage auf Kann Irland wirklich ein ehrlicher Makler sein, wenn die Last der nationalen Interessen so schwer auf Ihren Schultern drückt? Vergessen wir nicht, in zwölf Monaten wird hier der griechische Premierminister sitzen. Welche nationalen Interessen wird er mitbringen? Das ist ein großes Problem. Sie haben eben in Ihrer Rede gesagt, Sie wollen eine erneuerte und umgebaute Europäische Union. Das klingt bei Ihnen erheblich glaubwürdiger als wahrscheinlich bei David Cameron am Freitag. Ich habe einige Vorschläge, was man machen könnte. Zum Einen Lassen Sie uns die rotierende Präsidentschaft abschaffen. Sie werden sehr gute Arbeit machen. Das ist Ihre siebte Präsidentschaft, Sie haben eine hervorragende Europaministerin. Aber das System ist ein Problem. Zweitens Gestern hat hier der österreichische Bundeskanzler, der auch hier war, um über Europa zu debattieren, gefordert, dass alle Rabatte abgeschafft werden sollen bei der Finanzierung der Europäischen Union. Lassen Sie uns das System erheblich einfacher